Tatsache ist, dass in den letzten Jahren einige Mitgliedstaaten, z.

Deutschland, ihre Hausaufgaben gemacht haben und von der historischen Prämie weggegangen sind hin zu einem regionalen Ansatz.